Ich begrüße es sehr, dass wir eine Kollegin haben, die in der Ukraine lebt. Es ist interessant für mich, dass Sie für Fidesz ins Europäische Parlament gewählt worden sind.

Das widerspricht ja eigentlich auch der Idee, dass wir eine andere Energiepolitik machen wollen.